forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um

koma í rétt horf sem fyrst í fyrsta lagi er með frumvarpinu lagt til að kveðið verði á með skýrum hætti að sala olíu um borð í varðskip og skip sem notuð eru í atvinnurekstri og skráð eru sex metrar eða lengri sé undanþegin olíugjald við slíka afhendingu er ekki gerð krafa um

í öðru lagi eru með frumvarpinu lagðar til umfangsmiklar breytingar á ákvæðum sem snúa að refsingu kæruheimild endurákvörðun málsmeðferð og eftirliti ekki verða breytingar á því hvað telst vera refsiverð háttsemi frá því sem er í núgildandi lögum stefnt er að því að refsingar gegn brotum við lögunum verði gegnsærri og framkvæmd á breytingu þeirra skilvirkari breytingarnar felast einkum í því að sektarákvæði verði ákveðin krónutala en ekki afleiddar af þeirri ætluðu fjárhæð sem undan er dregin og eru í núgildandi lögum í þriðja lagi er með frumvarpinu lagt til að tímabundin lækkun olíugjalds verði framlengd til loka næsta árs frá því að olíugjald var tekið upp hefur heimsmarkaðsverð á dísilolíu oftar en ekki verið hærra en heimsmarkaðsverð á bensíni

frú forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu